þá ætla ég að skýra það út fyrir hæstvirtum forsætisráðherra það er hluti af óskráðu regluverki lýðræðislegrar stjórnskipunar að þingheimur beitir framkvæmdarvaldið aðhaldi hæstvirtur forsætisráðherra sagði í viðtali í kosningabaráttunni að það væri mjög einfalt mál að afnema verðtrygginguna hann lét skrifa það inn í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar síðan hefur nánast ekkert gerst nema það hefur komið eitthvert skýrslufargan þar sem menn hafa farið eitthvað lengra frá afnámi verðtryggingarinnar heldur en nær þess vegna er það fullkomlega eðlilegt að við spyrjum hæstvirtan forsætisráðherra hvernig framkvæmd þessa verkefnis gangi hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki kjark til að koma hingað og ræða þetta við okkur ég